virðulegi forseti ég mæli hérna fyrir þingsályktunartillögu um stofnun barnamenningarhúss en meðflutningsmenn mínir eru kolbrún halldórsdóttir höskuldur þórhallsson katrín júlíusdóttir steingrímur j sigfússon og jón magnússon háttvirtir þingmenn og þar leggjum við til að alþingi muni álykta að fela menntamálaráðherra að setja á stofn starfshóp sem undirbúi stofnun barnamenningarhúss móti því stefnu finni húsnæði og geri tillögu um fjárhagsgrundvöll til fimm ára og þar verði miðstöð fyrir menningarstarf fyrir börn með börnum og skapað af börnum stefnt verði að því að slíkt hús gæti hafið störf á degi barnsins í maímánuði tvö þúsund og tíu mér finnst svona við hæfi kannski að gera þetta dálítið sögulegt þegar við ræðum um

börn eru reyndar ekkert viðurkennd sem börn svona menningarlega fyrr en kannski á átjándu öld og voru fremur talin vera litlir fullorðnir og það tengist einfaldlega þeirri samfélagsgerð sem við höfðum þar sem fólk bjó í dreifbýli og börnin tóku þátt í sömu störfum og fullorðnir og neyttu sömu menningar og fullorðnir deildu með þeim lífi og kjörum og menningu en bæði með þéttbýlismyndun þar sem börn og konur fara meira inn á heimili en karlmenn sækja störf utan heimilis og svo auðvitað með uppbyggingarstefnunni þá breytist þetta hugarfar börnin þurftu að fá sína menningu og konurnar sína menningu og á sama tíma dálítið merkilegt verða það líka pínulítið afþreyingarbókmenntir á sama tíma og barnabókmenntir verða til og um leið þá tengist þetta upplýsingunni því upplýsingarmenn átjándu aldarinnar höfðu auðvitað mikinn uppeldisfræðilegan áhuga og vildu gjarnan nýta bókmenntirnar til að koma góðum boðskap til barnanna og þeir vildu uppræta hjátrú og hindurvitni og mennta fólk og efla sjálfsvitund miðstéttarinnar það er mjög áhugavert að kynna sér barnabækur sem bera þessu vitni fyrsta íslenska barnabókin það er talið að það hafi verið skilgreint að hún kom út árið sautján hundruð áttatíu og það var ljóðabók barnaljóð eftir séra vigfús jónsson sem orti ljóðaflokkinn handa dóttur sinni árið sautján hundruð þrjátíu og níu en hún er ekki gefin út fyrr en sautján hundruð áttatíu og það eru einmitt heilræðaljóð fyrir börn og mjög gaman að lesa þau heilræði svona tveimur öldum síðar en það minnir mig einna helst á heilræðakafla hávamála bara ætlaðan fyrir börn barnabækur hafa síðan þróast eins og aðrar bókmenntir rómantíska stefnan hafði áhrif á barnabækur eins og aðrar bækur og við þekkjum öll lísu í undralandi sem er dæmi um svona rómantíska barnabók bæði listævintýri hc andersen sem fór að endursemja dönsk ævintýri og svo að frumsemja ævintýri og við eigum auðvitað okkar ágæta jónas hallgrímsson sem ekki bara var ljóðskáld heldur samdi ævintýrin leggur og skel fífillinn og hunangsflugan og stúlkan í turninum og svo auðvitað hina stórkostlegu unglingasögu grasaferð þar sem er nú fengist við kynjamyndir barna og unglinga þegar systkin tvö fara í grasaferð og eru að uppgötva hvernig það er að ganga inn í heim hinna fullorðnu raunsæja stefnan hefur síðan áhrif torfhildur hólm skrifaði fyrir börn og svo sjáum við bara þessar bókmenntir sem þróast í barnabókunum en af einhverjum orsökum hafa barnabækurnar ekki fengið sama sess og þessar hefðbundnu fullorðinsbókmenntir en við eigum auðvitað gríðarlega stólpa í okkar barnabókasögu og þá má nefna jón sveinsson eða manna sigurgeir sveinsson hendrik ottósson stefán júlíusson hreiðar stefánsson og jennu jensdóttur stefán jónsson ragnheiði jónsdóttur og fleiri og fleiri og alltaf hefur þeim farið fjölgandi sem betur fer eftir tíma guðrúnar helgadóttur sem þótti nú slá mjög merkan tón þegar hún kom fram á sjónarsviðið og er enn að skrifa fyrir þennan mikilvæga lesendahóp barnabókmenntir eru auðvitað ekki eina tegund barnamenningar en þær eru ákveðin undirstaða í íslenskri barnamenningu alveg eins og menning okkar byggist mjög mikið á bókmenningunni það er ekki að ósekju sem við erum kölluð söguþjóðin og ég held að það skapi skapi ákveðna undirstöðu fyrir það hvernig við hugsum um barnamenningu en það má auðvitað nefna svo ótalmargt fleira við hugsum bara um þá tónlist sem hefur verið samin fyrir börn hrekkjusvínin og eniga eniga barnaefnið í sjónvarpi sem er náttúrlega stórmerkilegt og nátengt bókmenningunni ég minni hérna á brandarabrúðuna pál vilhjálmsson sem seinna varð aðalsöguhetja í bók guðrúnar helgadóttur hver man ekki eftir leikfimikennaranum sem setti sig á háan hest eða slagurinn allt í steik sem hún samdi fyrir kjötkaupmanninn ég hef ekki nefnt leikhús fyrir börn en þar hafa leikhúsin sinnt sínu hlutverki alveg frábærlega og við getum bara nefnt þær sýningar sem hafa verið í gangi núna óvita fyrir norðan skapa og skrítlu gott kvöld skilaboðaskjóðuna einar áskel og svo framvegis þannig að við sjáum að það er mikið að gerast á sviði barnamenningar þá er ég að tala um menningu fyrir börn en eins og kemur fram í þessari þingsályktunartillögu og því fylgiskjali sem fylgir með henni sem er skýrsla unnin af sigurði valgeirssyni fyrir samtök um barnamenningarstofnun sem kom út í júní tvö þúsund og fjögur og fjallar um hvaða leiðir er hægt að fara til að útbúa miðstöð um barnamenningu þá hefur þetta verið skilgreint í þrennt það er í rauninni menning fyrir börn eins og ég hef verið að fara yfir hér það er menning sköpuð af börnum og menning sem unnin er með börnum og eins og kemur fram í greinargerðinni er alveg óteljandi hluti hægt að nefna sem er verið að vinna með börnum hér á landi það nægir náttúrlega að nefna skólana leikskóla grunnskóla framhaldsskóla alla okkar góðu listnámsskóla hvort sem það eru myndlistarskólar tónlistarskólar dansskólar ekki vil ég láta hjá líða að nefna bókasöfnin sem auðvitað hafa staðið sig mörg hver algjörlega frábærlega listasöfn minjasöfn og alls kyns söfn sem hafa í raun gert safnaheiminn miklu barnvænni heldur en áður tíðkaðist en það sem við erum að horfa á flutningsmenn þessarar tillögu er að það hefur aldrei verið ráðist í það að koma á fót neinni sérstakri miðstöð sem tengir saman þessar ólíku greinar sinni því hlutverki að miðla menningu fyrir börn kynna menningu fyrir börnum og hvetja börn til list og menningarsköpunar í þessari skýrslu er talsvert horft til norðurlanda og það er ekki að ósekju þar sem norðurlöndin hafa staðið mjög framarlega þegar kemur að barnamenningu og þar hafa menn farið ýmsar leiðir en eins og kemur fram hér í greinargerðinni þá erum við aðilar auðvitað að norrænu samstarfi en á fjórum norðurlandanna sem sagt öllum nema okkar er reknar sérstakar barnabókastofnanir sem eingöngu eru að fást við bókmenntirnar og síðan er mikill fjöldi barnamenningarhúsa og í skýrslu sigurðar valgeirssonar kemur fram að árið tvö þúsund og þrjú voru starfandi nítján barnamenningarhús í svíþjóð fimmtán í danmörku eitt í noregi og átta í finnlandi þessi hús eru mjög ólík innbyrðis með ólíkar áherslur og þar er ýmist verið að vinna með börnunum eða verið að kynna menningu fyrir börnin eða verið að einbeita sér að rannsóknum á barnamenningu þannig að það eru ýmsir möguleikar í stöðunni ef þessi tillaga hlýtur brautargengi þá eru ýmsir möguleikar að því hvert við gætum leitt

barnamenningarhús er hægt að stofna og teknar tvær ólíkar gerðir það er annars vegar barnas hus í björgvin í noregi sem er sem sagt barnamenningarhús sem leggur samt mesta áherslu á að starfa út yfir húsið sjálft út fyrir veggi hússins eða tengja saman ólíka aðila er út um alla borg og fer mikið inn í skólana og er að virka sem einhvers konar miðlun inn í skólastarf leikskóla grunnskóla framhaldsskóla til að koma lista og menningarverkum sínum á framfæri og ýta um leið undir listsköpun barna þannig að húsið er kannski ekki endilega svo mikil stofnun heldur er starfsemin miklu fremur utan við húsið svo er lýst öðru dæmi og ég hvet háttvirtir þingmenn til að lesa um þessa skýrslu því það er mjög margt áhugavert sem þar kemur fram um þetta en hitt svona líkanið sem er nefnt er barnamenningarhús í óðinsvéum sem kallast eldfærin og vísar þar að sjálfsögðu í ævintýri hc andersen sem hér var áður nefndur og þar er áherslan fyrst og fremst á húsið sjálft og starfsemina sem þar fer fram og þangað geta börn og fullorðnir mætt og sótt sér og húsið sjálft er eiginlega svona eins og lifandi hafa það eru náttúrlega fjöldamörg önnur slík hús eins og ég fór yfir hér áðan og ég heimsótti sjálf junibacken í stokkhólmi sem kannski einhverjir hér hafa heimsótt sem er safn sem var svona þar í stokkhólmi einkum og átti að snúast í kringum persónur astrid lindgren sem er auðvitað einn fremsti barnabókahöfundur norðurlanda en hún sjálf setti það skilyrði að safnið yrði eða húsið mundi líka snúast um aðra norræna höfunda það er algjörlega mögnuð upplifun og ég hvet alla sem leið eiga til stokkhólms að heimsækja þetta og helst náttúrlega með börn því þarna getur maður gengið inn í múmínhúsið og aðallega þá ef maður er mjög lágvaxinn og lítill þetta er sem sagt ætlað börnum fyrst og fremst maður getur keyrt í lest og heimsótt helstu persónur norrænna barnabókmennta horft á leiksýningu kalla á þakinu hlustað á tónlist og allt er þetta sniðið að þörfum barna ég verð að segja að mér fannst þetta mjög heillandi heimsókn þegar ég fór þarna og kynntist þessu þetta var auðvitað í stokkhólmi og svíar hafa auðvitað verið mjög öflugir og eins og ég sagði það voru nítján barnamenningarhús starfandi þar tvö þúsund og þrjú sem sýnir þær áherslur sem þeir hafa lagt á þetta og ég held að það sé alveg orðið tímabært fyrir okkur að fara að horfa aðeins á það hvernig við getum eflt þetta starf því þetta er svo gríðarlega mikilvæg undirstaða fyrir allt annað menningarstarf í landinu við tölum hér oft um menninguna og við höfum nokkrum sinnum í þessum sal rætt um mikilvægi íslenskrar tungu og hvort ekki beri að stjórnarskrárbinda stöðu hennar og annað slíkt við höfum lýst yfir margoft áhyggjum af minnkandi lestri barna og unglinga sem sýnt er fram á í rannsóknum við vitum líka auðvitað að þegar börn og unglingar kynnast spennandi lesefni þá skortir nú iðulega ekki áhugann og þá kannski skiptir máli að koma menningunni út til barnanna ég hef þá trú að það besta sem við getum gert til þess að viðhalda tungunni og efla menningarstarf í landinu er að ala auðvitað upp fólk sem er menningarlega meðvitað hvaða leið sem við förum í því það getur verið gert með því einmitt að skapa vettvang fyrir þá sem eru að starfa að barnamenningu og ýta undir hana til dæmis með svona barnamenningarhúsi með þessu erum við líka af því við eigum auðvitað fjölda margar menningarstofnanir sem sinna menningu fyrir fullorðna en með þessu erum við líka að viðurkenna sérstöðu þeirra sem eiga að vinna að menningu fyrir börn og hún lýtur ekki alveg nákvæmlega sömu lögmálum þetta er auðvitað sérmarkhópur eins og ég fór yfir hér áðan er ekki langt síðan að börn voru bara litlir fullorðnir núna erum við farin að viðurkenna að börn eru börn og þetta er svona sjálfstætt æviskeið sem hefur bara sína sérstöðu þannig að mér finnst mjög mikilvægt að þarna verði til þessi miðstöð fyrir það menningarstarf sem lýtur þessarar fullorðinsmenningin barnabókmenntir eru kenndar í háskólanum annað hvert ár þar er þessu öllu dembt saman þannig að það skiptir auðvitað máli að ýta undir þessa menningarstarfsemi að mínu viti og hefja hana til vegs og virðingar ekki síst bara út af þeim sjónarmiðum sem ég hef hér nefnt um lestur barna viðhaldi tungunnar og menningarstarfsemi framtíðarinnar þannig að ég vona það að þessi tillaga fái notið brautargengis og ef umsagnir um hana verða jákvæðar þá auðvitað vonast ég til þess að hún hljóti afgreiðslu á þessu þingi